Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la collega per lo spirito costruttivo e per l'ottimo risultato ottenuto con questa relazione. Il nostro giudizio è molto positivo, grazie alle proposte particolarmente interessanti e molto attuali. Una su tutte l'analisi del fenomeno dell'emarginazione. Essa va fatta accertando e analizzando una serie di indicatori, quali l'esclusione sociale, la disoccupazione di lunga durata, il basso livello di istruzione, le condizioni abitative disagiate, il livello di discriminazione, le esposizioni a rischi per la salute e la mancanza di accesso all'assistenza sanitaria. I tragici eventi di queste ultime settimane non fanno che confermare l'importanza di misure atte a ridurre quelle disuguaglianze e quelle condizioni di isolamento culturale, sociale ed economico che sono fra i fattori predisponenti alla radicalizzazione della criminalità comune e organizzata. La politica di coesione e la quota del 20 delle risorse del Fondo sociale europeo, che per regolamento deve essere dedicato alla lotta alla povertà e all'inclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili, assume un'importanza fondamentale. Non possiamo permettere che le misure di austerità colpiscano settori chiave, come l'istruzione, la formazione e gli alloggi e che i fondi della politica di coesione non siano utilizzati o lo siano con progetti di dubbia utilità. La quantità e la qualità dei progetti e la reale applicazione del principio di partenariato contano oggi più che mai se non vogliamo che gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale diventino solo dichiarazioni di intenti vuote e prive di qualsiasi effetto pratico per le nostre regioni.